Voorzitter, ik wil mijn bijdrage voor de Groenen richten op de mensenrechtenschendingen in de textielsector en de suikerproductie in Cambodja en Laos. Het is voor ons moeilijk om dictators aan te pakken die hun burgers mishandelen, maar misstanden die veroorzaakt worden of verergerd worden door multinationals, kunnen we wel door Europese initiatieven aanpakken.

Europese initiatieven gesteund door de Duitse en de Nederlandse overheid werken aan een leefbaar loon in deze sector. Wij kunnen Europese winkelketens dwingen om duurzame en menswaardige productie in de prijs van hun kleding door te berekenen.

Daarvoor zijn mensen van hun land verdreven.

Die suiker wordt gebruikt voor limonades, zoals voor Coca Cola, maar ook voor ethanol, en zolang wij nog bijmengen in onze tank, zijn we dus betrokken bij landverdrijving.